L'état de l'Union devrait, de mon point de vue, refléter aussi la réalité institutionnelle de l'Union. Nous assistons en effet, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à une sorte de présidentialisation incarnée par le président du Conseil européen dans plusieurs domaines clés de la politique européenne. Dans la gestion de la crise de l'euro, la task force mise en place par le Conseil européen et présidée par M.

Si rien n'oblige le président du Conseil européen à venir devant le Parlement européen, rien non plus ne s'y oppose. J'aimerais vous entendre vous exprimer sur ce point, Monsieur le Président de la Commission, et indiquer pour qui la présence de M. Van Rompuy pourrait être gênante.